Še enkrat hvala za besedo. Jaz lahko iz svojih dvajsetletnih delovnih izkušenj kot knjižničar, ko sem delal v študijskem oddelku v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju povem, da je v bistvu knjižnica družbeno, kulturno in socialno srce vsakega okolja, v katerem deluje in biva. In ker menim, da se ta saga mora čim prej, ne bom rekel samo zaključiti, ampak se tudi potem uspešno nadaljevati kot NUKdve. Predlagam, temu državnemu zboru in tudi poslovnik to omogoča, da opravimo širšo razpravo v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice NUKdve. Na koncu bom pa samo rekel, Vsaka družba ima svoje sanje, ne. Tista, ki jih želi uresničiti, mora vlagati v branje, srce in znanje. Splača se brati. Hvala.